Myslím si, že Unie by se měla zaměřit na obrannou politiku, na bezpečnostní politiku, protože to je přesně to, co očekávají občané od Unie, že bude zabezpečovat jejich elementární bezpečí. A podle mého názoru nejde o rozmělnění spolupráce s NATO. Já jsem přesvědčen, že ty výzvy, kterým čelí Evropa, ať je to hybridní válka, kterou vede Rusko, nebo ať je to masový pohyb lidí, to jsou přesně výzvy, které se tzv. hodí na vytvoření skutečně silné a dominantní obranné a bezpečnostní politiky Unie.